Hvala lepa. Ja, kar nekaj zadev je bilo slišati danes v dvorani. Nekaj z desne, nekaj z leve, nekaj tudi medsebojnih, trenj med, skrajno levico in levo politično usmerjeno stranko. Zdaj pa še seveda tudi mi moramo nekaj povedati, ne. V končni konsekvenci bi rad opozoril na eno zadevo, namreč, nikjer nismo rekli in napisali, da ne bomo zadeve obravnavali oziroma da ne bo zadeva tekla skupaj s predlogom Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, ker bomo dejansko to obravnavali in želimo dodati tudi to tematiko. Nobena koalicijska stranka ni drugače prezentirala te zadeve. Temeljito sem poslušal in to se pravi, v kolikor bo stroka, politika in tako dalje na tem zboru ugotovila, da je ta rešitev boljša od rešitve, ki smo jo imeli do sedaj, bomo to tudi jaz mislim v bodočnosti sprejeli. Ampak želim vas pa vseeno nekaj opozoriti. Dvofazni postopek smo mi že imeli in ta dvofazni postopek je je narekovala in narekuje Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. Vlada je vedno dala v državni zbor, da smo o tej zadevi obravnavali na državnem zboru. Moj spomin seže namreč v tri mandate Odbora za obrambo in verjetno se nekaterih stvari spominjam. Zdaj tople vode nismo odkrili s tem, da smo rekli, da to prenesimo na državni zbor. Je pa res, če bi jaz bil predstavnik izvršne oblasti, bi rekel: "Ja, z veseljem, odločajte kar vi o tem, mi niti ne bomo odločali in vi prevzemite tudi odgovornost." In kakšna bo to kolektivna odgovornost devetdeset poslancev, se sprašuje, ni rečeno, da ne bo odgovornosti, ampak prevzeti bomo mogli to odgovornost, v kolikor se nam tisto zgodi, kar si ne želimo in kar se nam do sedaj tudi ni zgodilo. O imperialističnih silah, dragi moji, če se prek šestdeset odstotkov Slovencev odločilo na referendumi, da bomo šli v Nato in da smo ga potem izglasovali z šestinšestdesetimi odstotki. To je neka zaveza. In politika nima danes pravice, da razpravlja drugače kot tako, kako je takrat bilo tudi dogovorjeno oziroma sprejeto na referendumu. V kolikor želimo drugačno rešitev, dajmo zadevo na referendum in potem bomo imeli osnove o tem, da drugače razmišljamo. Največjo bogastvo, največje bogastvo, ki ga imamo, je varnost. V kolikor ni varnosti, ni drugih družbenih dobrin. In kaj ti pomaga, da imaš neko dobrino, da imaš denar, da imaš zlato, da imaš obilo hrane, če nimaš varnosti, da te dobrin niti ne moreš uživati. In to je ključno vprašanje. Za varnost je treba nekaj tudi riskirati in če smo v nekaj združbi, da nam to varnost daje, potem smo mi dolžni tudi nekaj vrniti za to. In jaz mislim, da sem s preprostimi besedami povedal to, kar me dejansko na neki način je obremenjevalo, in sem želel pri tej temi tudi stvar povedati in jaz mislim, da ste me vi vsi tukaj, ker sem govoril enostavno in preprosto, ker drugače niti ne vem, in tudi ostali, ki so me mogoče poslušali ali pa gledali prek, televizije, da so razumeli, kaj sem hotel s tem povedati.